Szaúd Arábia, ahol a világ legnagyobb olajkincse van, jelenleg a világ legambiciózusabb napenergia programját hajtja végre.

Nem kell fanatikus környezetvédőnek lennünk ahhoz, hogy értsük, hogy miért van szükség megújuló energiákra Európában. Nem kell ezt szeretni, de kell szeretni azt a gazdasági növekedést, ami a megújuló energiák miatt Európában végbemegy. Lehet szeretni azt a több millió új munkahelyet, ami ebben az iparban létrejött, és kell szeretni természetesen azt a technológiai innovációt, vagy energiafüggetlenséget, amit a megújuló energiák hoznak Európának. Ezért időszerű a megújuló energiákkal kapcsolatos európai politikák előrehaladásáról beszélni. De mivel úgy látjuk, és ebben egyetértés volt már a teremben, hogy a 2020 as célokat minden bizonnyal el fogjuk érni, hiszen jól haladunk, ezért érdemes már inkább 2020 utánra nézni. Ezért javasoltuk azt, hogy 2020 után is ne csak európai, hanem tagállami szinten is tartsuk fenn a kötelező megújulóenergia célszámokat, hiszen ez az egyetlen, ami az iparnak kiszámíthatóságot jelent, és ezzel párhuzamosan az egyetlen olyan eszköz, aminél bebizonyosodott, hogy ha van ilyen, akkor el fogjuk érni az ezzel kapcsolatos céljainkat. És a másik nagyon fontos dolog, hogy minden akadályt el kell görgetnünk a megújulóenergia beruházások elől. Elképesztő mennyiségű adminisztratív, bürokratikus akadály van ma Európában. A Parlamentnek az a feladata, hogy javasolja a tagállamoknak ezeknek a bürokratikus akadályoknak az eltörlését. Muszáj ebben a változásban Európának élen járnia.

20. században váltotta a kőolaj és a földgáz a korábbi kőszén világát, úgy váltja a megújuló energia világa a fosszilis energia és az atomenergia világát.